Nestihl jsem včera v rozpravě říci, že je velmi dobře, že ta nařízení prošla, ale je velkým mementem, že po debatě, která trvala více než pět let mezi Parlamentem a Radou, nakonec prošel plán, který v zásadě není až tak ambiciózní. Upravuje pouze některé kolizní normy a některé procesní předpisy a problémem je, že jej nepřijaly všechny státy Evropské unie, ale pouze osmnáct států. Je to tedy velké varování, velké memento i do budoucna. Ve chvíli, kdy neupravujeme samotné hmotné právo, a nezasahujeme tak do pravomoci jednotlivých států, pak mě trošku mrzí, že u kolizních norem a procesních norem, které upravují například příslušnost soudu, nebo to, které bude rozhodné právo, že se nejsme schopni dohodnout všichni. Je to sice na jedné straně dobrý projekt, ale tím, že pouze osmnáct zemí jej přijalo, je ten projekt mimořádně oslabený, a vztahuje se tedy pouze na část Evropské unie.